Señor Presidente, creo que nadie se sorprenderá al oírme decir de nuevo que la solidaridad con los refugiados y desplazados debe constituir un elemento esencial de las políticas comunitarias en los ámbitos del asilo y de la inmigración. Pero no se trata sólo de ser solidarios con aquellos que proceden de sociedades débiles y desfavorecidas, sino también con los Estados miembros que, en virtud de su situación geográfica, su cultura o su idioma, sufren una mayor presión en ese ámbito. Frente a aquellos países en los que las solicitudes de protección y la llegada de inmigrantes resultan fenómenos poco intensos hay muchos otros que no pueden afrontar solos la presión a la que son sometidas diariamente sus fronteras. Tras la aprobación por el Parlamento de los informes relativos a la Comunicación de la Comisión sobre el programa de reasentamiento de la Unión y la modificación del Fondo Europeo para los Refugiados en mayo del 2010, todavía estamos a la espera de que el Consejo complete el procedimiento de codecisión. Los actuales proyectos piloto llevados a cabo en diez Estados miembros son un pequeño grano de arena en comparación con el camino que aún debemos recorrer. Los Estados miembros del sur están sometidos a una gran presión, en especial, desde que comenzaron los movimientos populares en Egipto y Túnez y la guerra en Libia.

Los proyectos piloto mencionados son muy insuficientes y apenas servirán para aliviar la presión que ahora afecta a Italia y a Malta pero que, en un futuro próximo, afectará a otros países del Mediterráneo. La Unión en su conjunto debe ayudar a dichos países. Es imperativo que el Consejo salve los obstáculos que en la actualidad impiden el pleno desarrollo de un programa de reasentamiento europeo, y superar las minorías de bloqueo. Los desplazamientos masivos de población y de inmigrantes afectan al conjunto de la Unión y no sólo a una parte. Termino, señor Presidente. Pedí la semana pasada ―y reitero ahora mi petición― la presencia del Parlamento Europeo en las fronteras de Libia. No es suficiente con que diez compañeros hayan estado la semana pasada en Egipto.